del mar Adriatico e del mar Ionio, ma soprattutto rappresenta una pietra miliare di un ragionamento che si vuole introdurre rispetto alla totalità del Mediterraneo. Innanzitutto il contesto nel quale questa relazione si cala, è un contesto che vede la Commissione europea impegnata a definire una strategia marittima per il Mar Adriatico e cioè attraverso una comunicazione del novembre scorso, sulla base di una spinta dei paesi dell'Adriatico, di alcune regioni italiane e della Croazia, appena entrata nell'Unione europea ha determinato la necessità di dotarsi di una strategia complessiva sulle politiche marittime di questa macroregione. Questa relazione si inserisce all'interno di questo quadro, poiché

L'altro contesto importante in cui questa relazione interviene ed è quindi importante che il Parlamento domani la approvi è legato al fatto che ci troviamo nel pieno avvio della nuova politica della pesca il Parlamento voterà definitivamente la riforma entro l'anno, così come inizierà quel settennato nuovo sul Fondo europeo per la pesca e gli affari marittimi che determinerà le risorse per lo sviluppo di questo settore nei prossimi anni. Il contesto è importante perché questa relazione vede la luce in un momento particolare, quando

Ci troviamo di fronte a un mare chiuso, con tre paesi che fanno parte dell'Europa Italia, Slovenia e Croazia e altri tre paesi con altre regole e un altro tipo di meccanismo, eppure così tanto vicini e così connessi dal punto di vista dello sviluppo economico. Ebbene, in tutti questi paesi vige la medesima normativa del resto del Mediterraneo.